Az évek óta húzódó megszorításokért az európai polgárok így Magyarországon is az Uniót teszik felelőssé, ezért rendkívül fontos, hogy egy erős kohéziós politika álljon rendelkezésre a jövőben, mert amennyiben munkahelyteremtéssel, beruházásokkal a kohéziós politika keretében eredményeket látnának a polgárok, ez erősítené az Unió iránti bizalmat.